Mit unserem 2030 Paket schaffen wir eine Grundlage für eine Beratung mit dem Parlament, dem Rat, der Wirtschaft, den NGOs, den Mitgliedstaaten und den Bürgern, wie es mit der Europäisierung der Energiepolitik und der Klimaschutzpolitik nach 2020 weitergehen soll. Wir plädieren für eine Fortsetzung dieser europäischen Arbeit auf der Grundlage von verbindlichen Maßnahmen, verbindlichen Zielen und einer klaren Gesetzgebung. Ihr Bericht und Ihre Abstimmung morgen sind ein wichtiger Beitrag und wir stehen am Anfang der Debatte.

Produktion von Strom, Speicherung von Strom, Transport von Strom, Investitionen in erneuerbare Energien Planungssicherheit weit über ein Jahrzehnt hinaus braucht.

Die Mitgliedstaaten implementieren die notwendigen Maßnahmen und werden uns im Frühjahr berichten, wie der Fortschritt in den Mitgliedstaaten für mehr Energieeffizienz, für mehr Energiesparen aussieht.

Erreichen wir

Was machen sie on top freiwillig? Und wenn wir das ausgewertet haben im Sommer, dann wollen wir noch in dem Mandat der jetzigen Kommission im September und Oktober eine Fortschreibung unserer Energieeffizienzpolitik und unsere Direktive vorschlagen. Da kann man entweder über ein einziges Ziel beraten Das Parlament war vor zwei Jahren für ein Ziel, das haben die Mitgliedstaaten im Rat abgelehnt. Deswegen waren nur verbindliche Maßnahmen möglich.

Und zweitens werden wir über die Frage beraten müssen, ob wir Energieeffizienz an absoluten Rohöleinheiten und deren Reduktion festmachen, oder ob wir an Energieintensität anknüpfen, d.

den Energieverbrauch in Teilen davon abhängig machen, wie der wirtschaftliche Verlauf ist, ob die Wirtschaft wächst, stagniert oder ob sie in Rezession bleibt. Jedenfalls Energieeffizienz das kündigen wir an wird im September oder Oktober eine Ergänzung in unserem Paket finden, damit alle Bestandteile des jetzigen Pakets in der Fortschreibung enthalten sind. Zweitens erneuerbare Energien.

Wissen muss man, dass wir im Strombereich besonders weit vorangekommen sind.

Wenn nun die Kommission ein auf europäischer Ebene verbindliches Ziel von mindestens 27 vorschlägt, dann heißt dies für den Stromsektor in etwa, dass wir im nächsten Jahrzehnt auf 45 gehen müssen, wenn das Ziel erreichbar sein soll.

Verbindlich auf europäischer Ebene heißt, wenn die 27 beschlossen werden sollten, dann binden sie den Rat, das Parlament, die Kommission. Dann müssen alle drei Organe auf europäischer Ebene alles unternehmen, damit das Ziel erreicht und nicht verfehlt wird. Die Ratsmitglieder sind zugleich Regierungsmitglieder in ihren Mitgliedstaaten. Deshalb sind die Umsetzungspläne der Mitgliedstaaten so wichtig, die wir addieren und die dann in der Addition für den Wert auf europäischer Ebene gut sein müssen. Hinzu kommt die Kommission Wir haben auf europäischer Ebene Anreize. Wir können erneuerbare Energien unterstützen durch Forschungsmittel, durch Infrastruktur, durch die Kofinanzierung von Leitungen, die speziell für erneuerbare Energieträger und Standorte wichtig sind.

Allerdings stellen wir fest, wenn es auf Dauer bei 28 fragmentierten Fördersystemen bleibt, dann wird dies den Binnenmarkt nicht ermöglichen und wird zu hohen Kosten und zu geringer Kosteneffizienz führen. Deswegen erscheint uns auf dem Weg bis zum Ende des Jahrzehnts eine Harmonisierung und Europäisierung der Fördersysteme für erneuerbare Energien richtig zu sein, damit ein Wettbewerb um beste Standorte und damit beste Kosten Nutzen Rechnungen für mehr erneuerbaren Strom entstehen kann. Letzter Punkt Energiekosten.

Und dass wir derzeit im Vergleich

B. zu den USA einen drei bis vierfach höheren Gaspreis haben, einen doppelten Strompreis im Durchschnitt der europäischen Mitgliedstaaten haben, ist für den Erhalt der Industriearbeitsplätze nicht hinnehmbar. Dabei geht es nicht um die Aktionäre zu allererst. Es geht um den Erhalt von Wertschöpfung, von Arbeitsplätzen in der energieintensiven Industrie, in der Grundstoffindustrie. Die zu halten, sollte unser Ziel sein.